Herr Präsident! Zu diesem Thema ist für mich die Verzögerungspolitik, die der Rat hier fährt, besonders verurteilenswert. Kindeserführung per se ist ein traumatisches Erlebnis, für die Kinder auf jeden Fall, meistens auch noch für beteiligte Elternteile. Nun wird doch wohl jeder darin übereinstimmen, dass man zumindest die rechtlichen Möglichkeiten verbessern muss, damit das Kind so bald wie möglich wieder dorthin kommt, wo es sich auskennt und wo sein üblicher Wohnsitz ist. Die Haager Konvention ist so ein Mechanismus, der die Rechte des Kindes in solchen Fällen schützt und verteidigt und der Hilfe bei bilateralen Fällen von Kindesentziehung bietet. Nun haben wir zwei Partner in der Warteschleife Russland und Marokko, wo es immer wieder dramatische Fälle gibt und wo es immer wieder große Schwierigkeiten gibt, dass Übereinkommen erreicht werden. Wir könnten dieses Problem für die Beteiligten schon morgen erleichtern, wenn nicht der Rat und lassen Sie es uns hier klar aussprechen ein für mich unzulässiges Machtspiel auf einem völlig ungeeigneten Feld spielen würde. Der Rat will nicht, dass das Europäische Parlament hier mitspricht. Der Rat einigt sich zu bestimmten Fragen nicht, lange Verhandlungen gerade z.

mit Russland bleiben fruchtlos, und wir können nicht die Hilfe geben, die wir geben könnten, wenn die Haager Konvention auf diese Staaten anwendbar wäre.

Ich appelliere an den Rat, sich ein anderes Beispiel zum Blockieren zu suchen. Hier geht es um Schicksale von Kindern!